Noch Ende 2016 wurden Gewerkschafter kurzfristig inhaftiert, und die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation werden noch immer verletzt. Unsere SD Delegation hat vor Ort die Umsetzung dieser Standards gefordert und damit die Mitteilung der Kommission hier bestens ergänzt. Ich begrüße natürlich den Nachhaltigkeitspakt und bin selber auf das Ergebnis des morgigen Treffens sehr gespannt. Vor allem interessiert mich die Frage, wie die Kommission als Mitunterzeichner des Pakts weiter zu seiner Umsetzung beitragen wird. Ich weise die Kommission erneut auf den Ende April verabschiedeten Initiativbericht des Parlaments zu den Lieferketten in der Bekleidungsbranche hin. In diesem Bericht fordert das Europäische Parlament von der Kommission einen Gesetzesvorschlag, der endlich die verbindliche Einhaltung der Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette festlegt. Diese Gesetzesinitiative könnte zusätzlich zum Nachhaltigkeitspakt zu besseren Arbeitsbedingungen in den produzierenden Ländern inklusive Bangladeschs beitragen.